Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen!

Aber sie können nicht ausschließen, dass das eine oder andere auch zur Steuervermeidung beigetragen hätte.

Diese diplomatische Sprache ist nicht ein Teil der Lösung, sie ist ein Teil des Problems. Wir müssen klar erkennen, dass diese Konstrukte dazu geschaffen worden sind, Steuern zu vermeiden. Nur deswegen gibt es sie, die wir dort ausfindig machen können, die in der Tat wie das Haus sich einig ist die Menschen betrügen, die anständig Steuern bezahlen.

Es reicht nicht nur zu wähnen, dass vielleicht Steuerbetrug und Steuervermeidung in Rede stehen. Nein, wir müssen dieses Schweigekartell zerschlagen. Es ist ein Schweigekartell der Unternehmen, die begünstigt werden.

Aber es ist auch ein Schweigekartell der Finanzbürokratien, mit dem wir endgültig Schluss machen müssen. Herr Moscovici, Sie haben die Unterstützung des ganzen Hauses. Es muss dringend dafür gesorgt werden, dass der Kampf gegen Steuervermeidung ein europaweiter, ein globaler Kampf wird. Nur das schafft Gerechtigkeit.